Am votat în favoarea raportului redactat de colegul meu Lisek, deoarece consider că actuala criză financiară a afectat și sectorul apărării în statele membre. În aceste condiții, este și mai mare nevoie de coordonarea planificării și de complementaritate între politicile naționale. Astfel, se va asigura un raport optim costuri beneficii și va crește competitivitatea Uniunii. De aceea, consider că provocarea reprezentată de criză poate fi transformată într o oportunitate pentru a da imboldul necesar unei veritabile politici comune în domeniul apărării. Atrag atenția asupra recomandărilor din paragraful 22 privind soluțiile practice de punere și utilizare în comun a echipamentelor militare.